Alleanza dei liberal democratici per l'Europa consideriamo molto importante delle energie cibernetiche di sorveglianza, suscettibili di finire nelle mani di regimi dispotici che potrebbero disporne per chiudere gli spazi di libera espressione sulla rete. La modernizzazione delle nostre regole, che come è stato ricordato dal collega Leichtfried sono in realtà diverse anche a seconda degli Stati membri, è quindi indispensabile e aspettiamo con impazienza tanto la comunicazione della Commissione quanto poi la proposta legislativa, possibilmente entro l'anno senza aspettare il 2015. Non vediamo le ragioni politiche che possano giustificare l'attesa fino al 2015. È importante quindi avere un'idea chiara lavorando soprattutto su tre aspetti tolleranza zero e quindi proibizioni per quanto riguarda l'esportazione di prodotti che possono determinare attacchi cibernetici o chiusure di siti un controllo ex ante anche per i prodotti a rischio minore qualora siano esportati verso paesi sensibili, paesi a rischio e infine la possibilità di aggiornare facilmente le nostre disposizioni in sede di esecuzione, perché una volta che noi decidiamo qualche cosa possiamo essere sicuri che dittature o terroristi aggiornano rapidamente anche la loro capacità d'innovazione.